una tragedia desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista medioambiental, económico y social. He tenido la desgracia de vivir muy de cerca esta tragedia, en el incendio de este verano de la isla de La Palma, en Canarias. Por eso, celebro y estoy convencido de que vamos a ser capaces de aprobar esta resolución por unanimidad. Una resolución que es una resolución completa, que ha tenido muchas aportaciones y que, sobre todo, hace algo que es importante. En primer lugar, recuerda a las víctimas, a todas las víctimas, y rinde también un homenaje a todos los que, en las tareas de extinción, trabajan de forma voluntaria. Pero también hace una reflexión importante sobre la importancia que tienen la sequía y la desertización en la propagación de los incendios, así como la desaparición, lógicamente, de cientos de miles de hectáreas por año. Y también hace una reflexión importante sobre las causas que agravan el fenómeno de los incendios, como es el progresivo abandono de los campos, el mantenimiento muy deficiente de los bosques y también el inadecuado castigo de los pirómanos.

y hay que actuar con contundencia. La Comisión debe elaborar una estrategia de prevención de riesgos y debe elaborar una estrategia efectiva para combatir los desastres naturales, así como un protocolo para una acción uniforme.

son importantes las ayudas para la rehabilitación, para restablecer el potencial productivo y para compensar los costes sociales y las pérdidas de trabajo. Y es fundamental, y lo ha dicho el Comisario, la coordinación. Pero es importante la coordinación entre los distintos instrumentos comunitarios los Fondos Estructurales, el Fondo de Solidaridad —que requiere claramente una reforma— y su flexibilidad, y también instrumentos como Aid Plus y, por supuesto, ese mecanismo del que también hemos hablado, de respuesta rápida. Hay que profundizar en la solución de esos problemas y creo, sinceramente, que esta propuesta de resolución es un camino adecuado para ello.